Cu toate acestea, știm cu toții că a făcut pași uriași către Uniunea Europeană, având în vedere timpul scurt pe care l a avut la dispoziție. Într adevăr, referendumul de ieri putea să scoată Republica Moldova din blocajul politic și putea să o apropie mai mult de Uniunea Europeană. N a fost să fie, dar, cu toate acestea, consider că nu este o victorie a comuniștilor în fața Alianței pentru Integrare Europeană, ci este doar un mic obstacol pe drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană. Eu cred că Republica Moldova trebuie susținută, trebuie încurajată în continuare, pentru că și a arătat din plin vocația europeană.